În primul rând, doresc să îmi exprim admirația și respectul pentru atitudinea poporului japonez față de situația extraordinară pe care o traversează. Această situație a determinat discuții aprinse despre viitorul energiei nucleare continuare sau stopare. Eu cred că trebuie să avem o atitudine echilibrată, care să țină cont de toate aspectele cerințele economiei, securitatea cetățenilor, schimbările climatice. Cred că politica energetică viitoare trebuie să se bazeze pe un echilibru între energia regenerabilă, noile tehnologii pentru resursele convenționale și energia nucleară, în condiții de siguranță. Trebuie investit în cercetare pentru o producție eficientă de energie regenerabilă. Trebuie să investim pentru a securiza noi surse de materii prime convenționale și noi trasee de alimentare pentru Europa coridorul sudic. În același timp, este nevoie de cercetare și inovare pentru tehnologii noi care să elimine efectul poluării producției convenționale de energie asupra mediului. Directiva pentru securitate nucleară trebuie revizuită în sensul măririi exigenței. Este nevoie de testele de rezistență propuse de Comisie. Criteriile trebuie elaborate ținând cont de toate aspectele vârstă, tehnologii, pericole naturale. Testele trebuie efectuate cu participarea Comisiei. Rezultatele testelor trebuie utilizate la revizuirea Directivei. Consecințele testelor trebuie să fie foarte clare. Cine se încadrează continuă, cine nu se oprește. Atrag atenția asupra necesității unei politici europene pentru tratarea și depozitarea deșeurilor nucleare, precum și pentru dezafectarea centralelor. Ultimul lucru, dar nu cel mai puțin important, opinia publică trebuie să își mențină încrederea în energia atomică și trebuie să fie informată corespunzător.